Notwendig ist vielmehr, dass wir Investitionen machen in nachhaltige Maßnahmen als Hilfe zur Selbsthilfe, wie etwa in den Bereich der Bildung, in den Bereich der Forschung, in den Bereich der Innovation und Hilfe für kleine und mittelständische Unternehmen. Das wird das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung zweifelsohne forcieren. Notwendig ist aber auch die Kontrolle der Europäischen Union, ob die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, tatsächlich auch ordnungsgemäß eingesetzt und verwendet werden.

Alle bisherigen Erfahrungen haben jedenfalls gezeigt, dass Vertrauen zwar gut ist, dass eine Solidargemeinschaft aber auch die notwendige Kontrolle braucht.